Señora presidenta, la Unión Europea lava con hipócritas condenas su voluntaria impotencia. Yo ya estoy harto de denuncias y harto de condenas que son irrelevantes para el presidente Kabila y para su cleptocracia. Además de condenar, tenemos que hacer. ¡Y podemos hacer!, ¡y debemos hacer! Hay un holocausto en la República Democrática del Congo. Y ese holocausto tiene una contestación. Primera, el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, que exige un comportamiento democrático para que sigan teniendo los beneficios que da la Unión Europea. No lo hacemos. Estoy harto de condenas. La segunda, en los Estados miembros de la Unión Europea, donde residen los activos de la cleptocracia del Congo, sencillamente acudir a los tribunales, embargarlos y quitarles la riqueza a los cleptócratas asesinos que son el Gobierno del Congo. Si no tomamos actitudes concretas, sinceramente, otro papel para nada me produce un infinito —yo le diría― rechazo. Estoy harto de hipocresía en la Unión Europea.